Fontos, hogy nyugat balkáni barátaink, horvát kollégáink értsék a belső reformokat nem az Unió, hanem saját népük érdekében kell végrehajtani. Kiemelten fontosnak tartom a szerb, a magyar és más nemzeti kisebbségek helyzetének javítását, az elmenekült, elűzött szerbek, krajinai szerbek méltó visszatérését, a szlovén horvát szomszédsági viszony rendezését.